góðir íslendingar allir sem leiða hugann að núverandi ástandi í landinu kvíða í reynd morgundeginum og jafnvel næstu vikum það þjónar engum tilgangi að fegra málin þó svo að menn séu forsætisráðherrar eða seðlabankastjórar þingmenn sjá ekki hvert nú stefnir með þjóðarskútuna ekki frekar en aðrir landsmenn við siglum í mjög óvissa stefnu og nú í kvöld fellur fyrsti snjórinn hér í reykjavík það er hins vegar blindhríð og óðaísing á þjóðarskútunni þegar óðaísing hleðst á skip þarf alla áhöfn til verka skipstjórinn einn getur ekki bjargað því skipi það er illa komið fyrir okkur sem þjóð sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin eru að stefna okkur í skipbrot nú verða allir að leggja sitt besta fram gefa góð ráð ræða saman og leggja línur fyrir betri framtíð en nú blasir við okkur fólkinu í landinu hér berum við sem kosin vorum til trúnaðarstarfa á alþingi mikla ábyrgð við verðum að standa saman að lausnum sem verja og tryggja velferð afkomu og búsetu fólks oft hef ég lýst vanþóknun minni á ofurlaunaliðinu sem fengið hefur einkavæddu fyrrum ríkisfyrirtækin í leikfangasafnið sitt sumt þetta fólk finnst mér hafa sýnt af sér hroka það hefur talið að þeirra líf stíll og ofurlaun væru gæði sem þeim voru færð af sérstakri guðsgjöf þau ein væru verðug talin og engum kæmu ofurlaunin við ráðherrar þingmenn verkalýðshreyfing og atvinnurekendur verða nú að setjast að sama borði og sýna samstöðu á ögurstund framtíð og heill íslensku þjóðarinnar er í húfi krafan er að virkur samráðshópur verði settur til verka ástandið er svo hættulegt og alvarlegt að við getum ekki lengur látið þrönga eiginhagsmuni eða pólitík stöðva bestu manna ráð góðir tilheyrendur þegar litið er til baka er margt sem vekur furðu mína í framsetningu ráðherra og verkum hið sama má segja um sama ákvarðanir seðlabankans ég bý ekki að hagfræði viðskipta eða lögfræðimenntun en lífsins skóli gefur þekkingu og við alþingismenn eigum að geta leitað álits sérfræðinga um málefni efnahags og fjármála enginn ætti að hafa betra aðgengi en forsætisráðherra að öllum þeim upplýsingum sem þörf er á hverju sinni líka fyrir einu ári síðan ég spyr hvers vegna forsætisráðherra sá engin hættumerki síðastliðið haust fyrir nákvæmlega einu ári síðan stóð geir haarde hér í þessum ræðustól og flutti stefnuræðu sína fyrir þingi og þjóð þar sagði hann meðal annars að núverandi ríkisstjórn hefði verið mynduð til að tryggja kraftmikið efnahagslíf öfluga velferðarþjónustu bættan hag heimilanna aukna samkeppnishæfni atvinnulífsins geir sagði einnig að þetta væru raunhæf markmið þó að efnahagsþenslunni færi að ljúka við tæki tímabil aukins stöðugleika hagkerfi íslendinga byggi yfir styrk og sveigjanleika sem birtist í öflugu atvinnulíf nægri atvinnu og vaxandi kaupmætti heimilanna þetta var sagt fyrir einu ári síðan góðir landsmenn skilaboð sem forsætisráðherra færði þjóð sinni þá allt var svo bjart bara gaman í ríkisstjórninni og engar áhyggjur þessi ársgamla stefnuræða forsætisráðherra og aðrar ræður sem fluttar hafa verið af ráðherrum ríkisstjórnarinnar sýna að fyrirhyggja stjórnarliða var engin hvergi var hlustað á varnaðarorð hvorki okkar í frjálslynda flokknum né annarra í staðinn var stundaður ósvífinn blekkingarleikur til að villa um fyrir almenningi í þessu landi nú ári síðar liggja fyrir uppsagnir hundruða starfsmanna þegar hafa yfir þúsund manns horfið frá vinnu sinni vegna uppsagna

verðbólga er í hæstu hæðum gengi gjaldmiðilsins er hrunið þúsundir heimila í landinu ramba á barmi gjaldþrots venjulegir heiðarlegir íslendingar horfa fram á efnahagslegt hrun með tilheyrandi persónulegum harmleikjum og nú loksins bregðast menn við þegar allt er komið í óefni sjálfstæðisflokkur og samfylking rjúka til eina helgi þar sem ákveðið er óvíst á hvaða stöðum að neyðarlausnin sé að kaupa banka án þess að heimild alþingis liggi fyrir svo að fjármálaþjónusta íslands kollsigli sig ekki væri hægt að svara því nú hvernig menn verðmátu til dæmis glitni af hverju gerast hlutirnir hér fyrir lokuðum dyrum eru fleiri bankar að lenda í sömu vandræðum og á þá að ríkisvæða þá hvern á fætur öðrum ætlar ríkið að viðhalda ofurlaunakerfinu í nýja ríkisbankanum það mun taka alþjóðlega fjármálastarfsemi og heimsbúskapinn langan tíma að jafna sig segir forsætisráðherra nú í ræðu sinni á það þá ekki líka við um íslensk fjármálafyrirtæki eða sér ríkisstjórnin allt aðra og betri framtíð hérlendis

hvers vegna var bindiskyldu aflétt á uppgangsþenslutímum bankanna sem buðu hundrað prósent íbúðalán í aðför sinni að íbúðalánasjóði var ekki frekar ástæða til að hækka bindiskylduna og stýra lánakapphlaupinu sem þá var uppi á þeim tíma var ofurgleði ráðamanna slík vegna athafnamannanna sem stefnu í hóp öflugustu fyrirtækja í heimi að ráðherrar horfðu ekki fram á veginn einn bankastjóra kaupþings upplýsti nýlega í fjölmiðlum að þar á bær hafi menn verið þess vissir fyrir fjórtán til fimmtán mánuðum síðan að fjármálakreppan væri hafin af hverju vissi forsætisráðherra ekkert um það síðastliðið haust sem bankamenn vissu þegar hann stóð hér þá og flutti stefnuræðu sína ég spyr að því mér finnst vanta skýringar þjóðin hefur ekki ástæðu til að gleðjast eins og málum er nú komið enda er henni þórðargleði ekki eðlislæg við leikum ekki á hörpu meðan eignir venjulegs fólks brenna upp í báli verðbólgu eða gengisfellingar ekki einu sinni þó að því sé lýst af forsætisráðherra að við höfum ærna ástæðu til að gleðjast ríkisstjórnin hefur alls ekki stýrt af festu og öryggi á viðsjárverðum tímum eins og kom fram í ræðu forsætisráðherra í kvöld nú berast fréttir hvern dag um uppsagnir starfshópa hjá mörgum fyrirtækjum spáð er að gjaldþrotum fyrirtækja fjölgi mjög á þessu ári lánafyrirgreiðsla til fyrirtækja er í algjöru frosti stýrivextir sliga nú atvinnulífið hæstvirtur forsætisráðherra sagði í ræðu sinni nú að ríkisstjórnin vilji að jafnvægi myndist sem allra fyrst í þjóðarbúinu þannig að verðbólga og vextir lækki er ekki komið að því að ríkissjóður verði að taka stórt erlent lán og tryggja gjaldeyrisforðann ef von á vera til þess að við styrkjum íslensku krónuna og að fólk eignist aukna trú á getu seðlabankans til að vera lánveitanda til þrautavara við í frjálslynda flokknum viljum vinna að almennri verðtryggingu íslensku krónunnar við krefjumst þess að hér verði mannréttindi virt að atvinnufrelsi verði innleitt við fiskveiðar eins og ályktun mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna kveður á um okkur er nauðsyn að auka tekjur þjóðfélagsins eins og kostur er við núverandi aðstæður með auknum þorskafla upp á níutíu þúsund tonn gætu tekjur aukist um fimmtíu til sextíu milljarða króna strax í vetur með tilheyrandi margfeldisáhrifum ekki veitir af eins og skuldabrjálæði sjávarútvegsins með veð í óveiddum fiski hefur vaxið ekki síst nú vegna gengisfellingar krónunnar sennilega eru skuldir sjávarútvegsins nú eftir gengishrunið undanfarna daga hátt í fimm hundruð milljarða króna eða fjórum sinnum hærri en árstekjurnar að óbreyttu veðsetning kvótans er löngu komin út fyrir öll skynsemismörk samt er því haldið fram aftur og aftur af hagsmunagæslumönnum kvótans meðal annars þingmönnum ríkisstjórnar að kvótakerfið sem engum árangri hefur skilað og er mesta rán á þjóðareign sem um getur sé besta veiðistýringarkerfi í heimi þessi áróðurstækni er gamalkunn það gildir að fara nógu oft með lögin segja nógu oft það sem ekki er satt og ef menn hafa menn á launum við að segja ósatt nógu oft fjölgar þeim sem trúa því sem matreitt er það er rétt hjá forsætisráðherra þjóðin sjálf er mesta auðlindin eiginleikar hennar hafa skilað okkur í fremstu röð þannig var það á íslandi áður fyrr eiginleikar þjóðarinnar voru nýttir því áður mátti fólk vinna við það sem það þá sá tækifæri í nú er fólki meinuð atvinnusókn bæði til sjávar og sveita það þarf engan að undra þó að landsbyggðin sé í vörn og fólki fækki þar þegar slík höft eru lögð á atvinnufrelsið og mannréttindi brotin árum saman er það þjóð í fremstu röð sem þolir að viðhalda þessari ríkisstjórn sækjum við í öryggisráðið vegna sannleiksástar og virðingar fyrir mannréttindum varla er það svo góðir íslendingar rétturinn til landhelginnar var sóttur með þjóðarvilja og samstöðu eins og forseti okkar herra ólafur ragnar grímsson sagði í gær hér á alþingi við þurfum að endurheimta þann rétt þjóðarinnar lögin um kvótakerfið eru ólög sem sóa verðmætum þau ber að afnema góðir íslendingar nú á ögurstundu í sögu þjóðarinnar verðum við að grípa til gjaldeyrisskapandi auðlinda okkar og nýta þær með jafnræði og hagsæld að leiðarljósi okkur ber að gera allt sem við getum til þess að komast út úr núverandi ástandi samstiga